virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um fullnustu refsinga frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á gildandi fullnustulögum númer fjörutíu og níu tvö þúsund og fimm og er liður í að bæta fullnustukerfið það er margt sem betur má fara sem ekki er unnt að taka á í þessu frumvarpi í því sambandi má nefna geðheilbrigðismál fanga sem hafa verið mikið í umræðunni undanfarin missiri það er þungt og erfitt mál og vandasamt og staðan er vissulega alvarleg vinnuhópur um geðsjúka sakhæfa fanga mun taka til starfa á næstu dögum og er sú vinna í samvinnu við velferðarráðuneytið honum er ætlað að vinna að lausnum svo geðsjúkir fangar fái viðeigandi meðferð

annarra tegunda refsinga en fangelsisrefsinga en þá hef ég einkum í huga rafrænt eftirlit og samfélagsþjónustu ég hef nú falið refsiréttarnefnd að kanna það með það í huga að gera breytingar á hegningarlögum þá mun ég virðulegi forseti víkja að efni frumvarpsins á þeim tæpu tíu árum sem núverandi fullnustulöggjöf hefur verið í gildi hefur reynt á ýmis atriði varðandi túlkun laganna fyrir dómstólum hjá umboðsmanni alþingis og við úrlausn ráðuneytisins á stjórnsýslukærum á málefnasviðinu þá hefur tækni fleygt fram og nýir möguleikar skapast við fullnustu refsinga svo sem með rafrænum ökklaböndum þá hafa úrlausnarefni fullnustukerfisins breyst meðal annars samhliða aukinni alþjóðavæðingu í glæpastarfsemi með bréfi hinn þrítugasta júní tvö þúsund og tíu skipaði þáverandi dómsmálaráðherra nefnd til þess að endurskoða lög um fullnustu refsinga númer fjörutíu og níu tvö þúsund og fimm og skilaði nefndin frumvarpi til innanríkisráðuneytisins árið tvö þúsund og tólf frumvarpið sem hér er lagt fram er byggt á störfum nefndarinnar en hefur þó tekið nokkrum breytingum í meðförum ráðuneytisins sem og eftir

frumvarpið er ítarlegra en gildandi löggjöf sem miðar að því að gera löggjöfina skýrari og framkvæmd hennar skilvirkari í fyrsta kafla frumvarpsins er gerð grein fyrir markmiðum laganna skilgreiningum og gildissviði markmið laganna er að fullnusta refsinga fari fram með öruggum en skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk jafnframt er það markmið laganna að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli aðlögun dómþola að samfélaginu að fullnustu lokinni eins og við vitum hér á íslandi er ítrekun brota mjög há hér hér er um að ræða nýtt ákvæði í markmiðssetningu laga en nauðsynlegt er að skýrt sé kveðið á um hver stefnan sé í málefnum er varðar fullnustu refsinga enda ljóst að refsingar hafa lítinn tilgang ef þær eru ekki fullnustaðar með fullnægjandi hætti svo að stofnanir réttarvörslukerfisins njóti trausts þá er hægt að draga úr ítrekun brota til dæmis með því að betra dómþola á ýmsum sviðum og gefa þeim kost á menntun hvetja þá til vímulauss lífernis og hjálpa dómþola þannig inn á nýrri og farsælli

og það afmarkað og gilda lögin um fullnustu refsinga eftirlit með skilorðsbundnum refsingum náðun og frestun ákæru og innheimtu sakarkostnaðar þá er gert ráð fyrir að lögin gildi um gæsluvarðhald eftir því sem við á og stjórnsýslu fangelsismála einnig í öðrum kafla frumvarpsins eru reglur er varða stjórnsýslu fangelsismála einmitt þar er gerð grein fyrir yfirstjórn fangelsismála starfsmönnum fangelsiskerfisins réttindum þeirra og skyldum og skipan og verkefnum náðunarnefndar með lögum númer hundrað fjörutíu og fimm tvö þúsund og þrettán var gildandi lögum um fullnustu refsinga breytt í þá veru að forstöðumenn fangelsa verði skipaðir af forstjóra fangelsismálastofnunar í stað ráðherra og er ekki haggað við þeirri skipan í frumvarpi þessu þau nýmæli ber hér helst að nefna að í kaflanum er að finna ákvæði um bakgrunnsskoðanir þeirra sem starfa í fangelsum ríkisins um er að ræða nýmæli sem á meðal annars að sporna við því að skipulögð brotasamtök nái að koma aðilum til starfa í fangelsiskerfinu en færst hefur í vöxt erlendis að erlend brotasamtök komi mönnum sínum fyrir í stofnunum með það fyrir augum að hafa áhrif og fá aðgang að upplýsingum hvoru tveggja er ógn við öryggi fangelsa og getur dregið úr því að markmið fullnustunnar nái fram að ganga loks er kveðið á um fangavarðanám ákvæðið er almennt orðað sem gefur svigrúm til að útfæra námið frekar en verið er að endurskoða fangavarðanámið í tengslum við vinnu við gerð fullnustuáætlunar og einnig í framhaldi af í þriðja kafla frumvarpsins eru reglur um fullnustu óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga og fleiri slík atriði í kaflanum er gerð grein fyrir því hvernig standa skuli að því að tilkynna hvenær mæta skuli til afplánunar útreikningi afplánunartíma frestun afplánunar vinnu fanga nám og starfsþjálfun og fleira í þeim dúr í kafla er þó að finna nokkur nýmæli auk þess eldri ákvæði eru lagfærð af nýmælum ber helst að nefna að kveðið er á um að stofnunin taki við dómum til skráningar þar sem dómþoli er dæmdur ósakhæfur en samkvæmt gildandi lögum er engri stofnun utan dómstólanna skylt að halda utan um skráningu þeirra í dag þá er að finna ákvæði um útreikning afplánunartíma samkvæmt danskri fyrirmynd og ákvæði um útreikning samanlagðs refsitíma gerð skýrari þá er gerð grein fyrir skiptingu fangelsa í opin og lokuð fangelsi en svo er ekki í gildandi löggjöf talið er nauðsynlegt að gera greinarmun á opnu og lokuðu fangelsi í lögum þar sem gerður er greinarmunur á réttindum fanga sem vistast í mismunandi fangelsum til dæmis vegna réttar til heimsókna með þessu er verið að styrkja lagastoð ýmissa ákvæða sem er afar brýnt í málaflokki sem þessum ákvæði um heilbrigðisþjónustu fanga var enn fremur skert ákvæði um skyldu fangelsisyfirvalda til að tryggja velferð barna fanga sem þar dvelja er nýmæli þá er heimild fangelsismálastofnunar ríkisins til að leyfa fanga að afplána refsingu utan fangelsis jafnframt rýmkuð þess ber einnig að geta hér að skyldur fangelsismálastofnunar hafa verið skýrðar og afmarkaðar er varðar gerð meðferðaráætlana samkvæmt gildandi rétti er skylt að gera meðferðaráætlun fyrir hvern fanga það hefur hins vegar ekki nauðsynlegt að gera meðferðaráætlanir fyrir alla fanga og er það lagt í hendur sérfræðinga fangelsismálastofnunar að meta hvort nauðsynlegt sé að gera meðferðaráætlun fyrir fanga virðulegi forseti í fjórða kafla frumvarpsins eru reglur um réttindi og skyldur fanga í kaflanum er að finna ný ákvæði um bókasöfn búnað í klefa og fleiri þær breytingar sem gerðar eru í frumvarpinu frá gildandi lögum eru flestar gerðar í þeim tilgangi að uppfylla kröfur evrópsku fangelsisreglnanna frá árinu tvö þúsund og sex sem gefnar eru út af evrópuráðinu og eru byggðar á mannréttindasáttmála evrópu þeim málum sem lögð hafa verið fyrir mannréttindadómstól evrópu og hliðsjón af skýrslum nefndar evrópuráðsins þannig eru flest nýmælin til þess fallin að bæta stöðu fanga þó eru breytingar í þessum kafla frumvarpsins sem geta þrengt að föngum og má þar til dæmis nefna að ákvæðum um heimsóknir hefur verið breytt til að styrkja baráttu fangelsisyfirvalda gegn smygli á fíkniefnum og lyfjum inn í fangelsi sem og baráttunni gegn vændi og annarri misnotkun í fangelsum þau nýmæli eru einnig lögð til að búnaður svo sem sjónvörp tölvur og hljómflutningstæki sem fangar geta sótt um leyfi til að hafa í klefum sínum verði eign fangelsisins og leigður til fanga gegn vægu gjaldi ljóst er að fyrirkomulag þetta sem þekkist víða erlendis mun takmarka getu fanga til að misnota þessi tæki til dæmis til að fela fíkniefni inni í þeim og komast heimildarlaust á netið í fimmta kafla eru reglur um leyfi úr fangelsi þar eru skýr ákvæði um reglubundin dags og fjölskylduleyfi en það síðarnefnda er nýmæli skammtímaleyfi og leyfi til að vinna utan fangelsis lagt til að fangi fái fjölskylduleyfi úr fangelsi ef hann uppfyllir tiltekin skilyrði svo sem hann hafi nýtt sér dagsleyfi reglubundið samfellt í tvö ár og að leyfi teljist gagnlegt sem þáttur í refsifullnustunni ljóst er að þetta úrræði mun eingöngu nýtast föngum með þyngri refsingar þessar breytingar eru ekki síst tilkomnar vegna gagnlegra athugasemda afstöðu félags fanga en auk þess er þetta að norrænni fyrirmynd en þar eru þessu leyfi kölluð helgarleyfi talið var heppilegra að kalla þessi leyfi fjölskylduleyfi í stað helgarleyfis enda ekki skilyrði að taka þessi leyfi um helgar heldur einnig á virkum dögum í sjötta og sjöunda kafla eru reglur um leit líkamsleit og líkamsrannsókn annars vegar og agabrot agaviðurlög og fleiri hins vegar ekki eru lagðar til miklar breytingar á þessum reglum samkvæmt gildandi rétti en þó er nauðsynlegt að leggja til að banna fanga að vera viðstaddir leit í klefa það tíðkast til dæmis í danmörku að fangar séu að jafnaði ekki viðstaddir leit í klefa enda getur það haft mjög svo truflandi áhrif og skaðað leit þá hefur reynslan hér á landi af þessu fyrirkomulagi ekki verið góð

fangi sem viðstaddur er leit sér hvar er leitað og lærir þannig hvar heppilegast er að koma fyrir óleyfilegum hlutum því er það afar mikilvægt að þetta ákvæði nái fram að ganga þá er lagt til tvær nýjar tegundir agaviðurlaga annars vegar flutningur úr opnu fangelsi yfir í lokað fangelsi og hins vegar takmörkun á útivist og aðstöðu til íþróttaiðkunar í ákveðinn tíma í framkvæmd hefur það verið svo að gerist fangi sem vistast í opnu fangelsi uppvís að agabroti þá hefur hann verið fluttur í lokað fangelsi honum hefur ekki verið gerð agaviðurlög heldur litið svo á að flutningur í lokað fangelsi sé nógu íþyngjandi það þykir hins vegar rétt að smávægilegar yfirsjónir fanga í opnum fangelsum geti varðað agaviðurlögum án þess að til flutnings í lokað fangelsi komi til dæmis með áminningu en þegar um alvarlegt brot er að ræða svo sem neyslu ávana og fíkniefna sé hægt að beita flutningi í lokað fangelsi sem agaviðurlögum takmörkun á útivist og íþróttaaðstöðu er einkum tilkomið vegna steraneyslu í fangelsum en meginmarkmið með steraneyslu er að byggja upp vöðva og því getur verið nauðsynlegt að takmarka aðgengi að lyftingabúnaði fangelsa þegar fangi hefur orðið uppvís að steraneyslu

er að finna reglur um reynslulausn helstu breytingar sem lagðar eru til felast í að ákvæði varðandi skilgreiningu á alvarleika brota er fært inn í lögin úr reglugerð eins og nú er það hversu alvarlegt brot dómþoli afplánar dóm fyrir hefur þýðingu við mat á því hvenær hann getur sótt um reynslulausn samkvæmt frumvarpinu teljast manndráp ofbeldis og kynferðisbrot frelsissviptingarbrot meiri háttar fíkniefnabrot brenna eða önnur almannahættubrot og rán til alvarlegra brota þá er lagt til að fangar sem reynslulausn þegar liðinn er einn þriðji af refsitímanum ljóst er að strangar kröfur verða gerðar til hegðunar fanga í afplánuninni svo að reglan geti átt við

í níunda kafla er að finna reglur um skilorðsbundnar refsingar og náðun í tíunda og ellefta kafla eru reglur um fullnustu fésekta innheimtu sakarkostnaðar og framkvæmd upptöku auk ákvæða um innheimtuúrræði þær breytingar sem lagðar eru til með þessum köflum eru byggðar á tillögum frá sýslumanninum á blönduósi nú sýslumanninum á norðurlandi vestra en sýslumanni var falið af hálfu þáverandi dóms og mannréttindaráðuneytis að gera tillögur að úrbótum á innheimtulöggjöfinni á árinu tvö þúsund og tíu í samræmi við skýrslu ríkisendurskoðunar eftirlit með innheimtu sekta og sakarkostnaðar frá júní tvö þúsund og níu það liggur fyrir að árangur við innheimtu sekta og sakarkostnaðar hér á landi er afleitur sérstaklega þegar litið er til noregs en samkvæmt tölum frá sýslumanninum á blönduósi er munurinn sláandi innheimtuárangur sekta í noregi miðað við þriggja ára innheimtu er níutíu og fjögur prósent meðan sambærilegar tölur hér á landi eru tuttugu og fimm til þrjátíu og fimm prósent rétt er að benda á að útistandandi sektir eru tæpir sex milljarðar króna sama gildir um sakarkostnað en tugprósentamunur er á innheimtuárangri í noregi og á íslandi vegna þessa eru í kaflanum lagðar fram tillögur um að rýmka heimildir innheimtuaðila

þá er í tólfta kafla reglur um málsmeðferð og kæruheimildir samkvæmt lögunum sem óþarfi er að rekja hér í þrettánda kafla frumvarpsins vil ég segja eru ýmsar reglur helst ber að vekja athygli á refsiákvæði laganna en dómstólar hafa ítrekað sýknað menn af smygli óleyfilegra muna eða efna í fangelsi landsins þrátt fyrir að búið væri að birta fangelsisreglur í stjórnartíðindum í ljósi þessa var nauðsynlegt að betrumbæta refsiákvæði laganna í ákvæði til bráðabirgða er lagt til að krafa annarrar málsgreinar sjöundu greinar frumvarpsins þar sem áskilið er að forstöðumenn fangelsa ríkisins skuli hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi eigi ekki við um þá forstöðumenn sem nú eru að störfum heldur muni taka gildi þegar þeir hætta störfum og nýir forstöðumenn verða skipaðir ég vil árétta það sem ég sagði áðan um þau verkefni sem verið er að vinna í ráðuneytinu virðulegi forseti til viðbótar við það frumvarp sem hér er lagt fram og eiga það sameiginlegt með þessu frumvarpi að bæta stöðu fullnustumála hér á landi þetta er viðvarandi verkefni en ég hygg að á þessu stigi sé nauðsynlegt að við tökum ákveðin skref fram á við í þessu hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar